Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, l'intitulé de mon rapport, L'Union européenne et la Chine, l'échange inégal, dit exactement les termes de l'enjeu auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, alors que la Chine est promise à devenir la première puissance mondiale avant le tournant du siècle. Les relations entre la Chine et l'Europe sont déséquilibrées. Je rappelle que notre déficit commercial avec la Chine a plus que triplé en dix ans. C'est donc un défi qui nous est lancé, car l'économie européenne apparaît aujourd'hui en perte de vitesse et ses revers de croissance font craindre qu'elle ne soit plus en mesure d'affronter la concurrence internationale avec la confiance et la détermination d'hier. Le cadre dans lequel s'inscrit notre avenir est en bouleversement. Il nous appartient de le redéfinir, pas en nous repliant sur nous même, ce qui ne serait qu'une fuite en avant vers le déclin, mais en construisant avec la Chine un nouveau partenariat dont les lignes seront finalement simples à définir réciprocité des règles, équilibre des échanges et transparence des relations commerciales. Je le dis avec d'autant plus de conviction que, dans une économie mondiale ouverte, la Chine a besoin de l'Europe, comme l'Europe a besoin de la Chine. Je le dis avec d'autant plus de certitude que je crois que le moment de crise que nous vivons est un moment propice à un approfondissement de nos relations sur la base d'un partenariat plus équilibré. Ce rapport de la commission du commerce international, grâce au travail notamment des rapporteurs fictifs et des rapporteurs pour avis que je tiens à saluer, en fixe le cadre et en définit les exigences. Il s'agit notamment d'encourager la Chine à ouvrir plus largement ses marchés aux entreprises européennes et à adhérer à l'accord plurilatéral sur les marchés publics. Il s'agit de tempérer le système chinois de coentreprise et de transfert de technologies stratégiques, de favoriser la coopération douanière Union européenne Chine afin de lutter contre les contrefaçons. Il s'agit d'inciter l'Union européenne à recourir plus fréquemment aux instruments de défense commerciale, en cas de besoin, et de défendre plus efficacement les intérêts industriels européens en révisant la directive sur les droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de s'assurer que tous les produits chinois en circulation dans le marché unique soient bien respectueux des normes européennes. Il s'agit d'inviter la Commission à négocier un accord d'investissement UE Chine, ambitieux et équilibré, garantissant la transparence. Il s'agit d'aplanir la concurrence monétaire avec un système coordonné pour identifier les détenteurs de dette souveraine et encourager la Chine à laisser évaluer le yuan. Il s'agit aussi d'agir pour réformer, à terme, l'organisation du commerce international et y inclure des normes sociales, sanitaires et environnementales. Enfin, je veux insister sur un dernier point essentiel. Tout ce qui vient d'être dit serait vain, si l'Union européenne refusait de mettre en œuvre une politique concertée de production et de réindustrialisation, ainsi qu'une politique de recherche et d'innovation à la hauteur des nouveaux enjeux mondiaux. Et je veux aussi y ajouter une exigence, une exigence absolue, d'une meilleure coordination entre les États membres afin que les relations bilatérales des uns et des autres avec la Chine ne viennent pas affaiblir la position de l'Union. L'Europe a besoin, sur cette question des relations avec la Chine, comme sur tant d'autres, mais particulièrement sur celle là, de s'exprimer d'une seule voix et de porter et de défendre une seule politique. Mesdames et Messieurs les députés, en adoptant ce rapport, nous confierons à la Commission et au Conseil une feuille de route cohérente, de nature à assurer le rééquilibrage de nos relations avec la Chine et à répondre concrètement à l'inquiétude profonde des citoyens européens.